In der Tat ist die Kohäsionspolitik tatsächlich das beste Instrument, Investitionen für Wachstum und Beschäftigung auch zu mobilisieren. Ich möchte aber an dieser Stelle nochmals die Bedeutung der Städte hervorheben, denn ihnen kommt eine Schlüsselrolle bei der Erreichung der Ziele der Strategie EU 2020 zu. Vier von fünf Menschen in Europa leben in städtischen Gebieten. Die Städte sind die Motoren des Wirtschaftswachstums in Europa. Gleichzeitig aber spüren sie viele Probleme besonders deutlich. Stichworte dafür sind zum Beispiel soziale Integration, Umwelt, Verkehr, aber auch der demographische Wandel. Daher kommt den Städten eine besondere Rolle zu, wenn es darum geht, die Lebensbedingungen von Bürgerinnen und Bürgern in der Tat zu verbessern. Die Städte Europas sind darüber hinaus die Schlüsselakteure in den Bereichen Innovation, Forschung und Bildung und spielen daher eine grundlegende Rolle bei der Umsetzung der Strategie von Lissabon und der Strategie EU 2020. All dies sollte bei der Umsetzung dieser Strategien